virðulegi forseti ég hef reynt að spyrja í þessari umræðu um skýrsluna sem síðan núna sem er síðan núna orðin umræða um bæði mál um slitin líka hvað liggur á hvað er það í skýrslunni sem veldur því að stjórnarflokkarnir ákveða að það þurfi í skyndi eins og að rífa í neyðarhemil að koma hingað inn með tillögu um að slíta aðildarviðræðunum sem gengur miklu lengra heldur en stjórnarsáttmálinn og lengra heldur en landsfundarsamþykktir beggja þessara flokka ég hef ekki fengið nein svör við þessu og ég fæ ekki nein svör við þessu held ég á kvöldfundi í kvöld ég held að það mundi stytta töluvert umræðurnar ef menn færu bara að tala hér skýrt af hálfu stjórnarflokkanna hvaða asi er hér á